Herr Präsident! Ich möchte den Familien, die Angehörige in den Fabrikfeuern der vergangenen Monate in Bangladesch verloren haben, mein herzliches Beileid ausdrücken. Es ist eine wirkliche Tragödie, geliebte Menschen durch solche Ereignisse zu verlieren. Das gilt umso mehr, als ja diese Vorfälle eigentlich auch vorauszusehen waren.

Gleichzeitig möchte ich aber auch darauf hinweisen, dass wir im Europäischen Parlament und in den Mitgliedstaaten wirklich alles tun sollten, was in unserer Macht liegt, solche Tragödien zu verhindern. Es ist nicht damit getan, Entschließungen zu verabschieden, Seminare zu machen oder auch gemeinsame Kondolenzlisten auszulegen, sondern wir sind wegen dieses tragischen Unglücks, wegen des Todes der vielen Menschen, wegen der Kinderarbeit, wegen der unterlassenen Kontrollen,

Die Verpflichtung zur sozialen Unternehmensführung darf nicht länger nur theoretisch diskutiert werden, sie muss Praxis werden auch in den armen Ländern, und wir als bedeutende Importeure müssen unseren Beitrag hier leisten. Das ist nicht nur im Sinne der Arbeiter in diesen Ländern, sondern wie wir jetzt gesehen haben auch im Interesse der Unternehmen selbst, die solche Tragödien sicher ebenfalls in Zukunft vermeiden möchten.